Das neue europäische Vergaberecht kommt zehn Jahre, nachdem das alte Vergaberecht in Kraft getreten ist. Das ist für ein Gesetzeswerk dieses Ausmaßes keine allzu lange Zeit. Deswegen hoffe ich, dass die Anpassungsprozesse in den Mitgliedstaaten dazu genutzt werden, die Vergaberechtsverfahren dort zu vereinfachen, wo es möglich ist und es wird durch das neue Recht möglich und ebenfalls die kleineren und mittleren Unternehmen an den Stellen von bürokratischen Anforderungen zu entlasten, wo es möglich ist. Der eigentliche Wert der Überarbeitung liegt darin, dass wir nunmehr das Vergaberecht aus einem Guss anbieten können und viele Grenzfragen durch den einheitlichen Charakter von Konzessionen und öffentlichen Aufträgen einheitlich beantwortet werden können. Das ist ein Vorteil für die betroffenen Gemeinden und öffentlichen Auftraggeber, aber auch für die betroffenen Unternehmen. Aber, meine Damen und Herren es ist in der Debatte schon vieles angesprochen worden all das wird natürlich nur funktionieren können, wenn die Mitgliedstaaten, die jetzt gefordert sind, die Vergaberechtsrichtlinien umzusetzen, dies in einer Weise tun, die diesen Zielen auch wirklich nahekommt. Da muss man die Europäische Kommission und den zuständigen Kommissar, Michel Barnier, dringend darum bitten, den Umsetzungsprozess in den Mitgliedstaaten einerseits, aber auch den Anwendungsprozess wenn das neue Recht einmal ins Leben gerufen wurde wirklich aufs Genaueste zu überprüfen, damit die Ziele, die hier gemeinschaftlich formuliert

Klar ist, dass Umweltschutzauflagen auch mit dem alten Vergaberecht schon möglich waren, wenn sie europarechtskonform umgesetzt wurden. Klar ist, dass mit dem alten Recht schon Sozialdumping verhindert werden konnte, wenn es richtig umgesetzt war. Das wird sich durch das neue Recht nur marginal verändern.